Otóż bardzo chciałem podziękować. Ja się chciałem zgodzić z tezami tych materiałów, które dzisiaj były przedstawiane na początku tej debaty, chcę jednak zwrócić uwagę na fakt, że odnotowujemy w Europie niewystarczający postęp, jeśli chodzi o wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Są dwie podstawowe przyczyny tego niekorzystnego zjawiska. Przyczyna pierwsza polega na tym, że utrzymuje się dalej niechęć grupy państw do angażowania się we wspólne europejskie przedsięwzięcia w sferze bezpieczeństwa i obrony. Te państwa uważają, że Europie starczy tylko NATO. Jest to moim zdaniem opinia błędna. Drugi powód jest to brak dostatecznych efektów w tworzeniu wspólnych zdolności. Myślę tutaj głównie o potencjale w obszarze transportu powietrznego, o zdolnościach do tankowania w powietrzu czy o koniecznej flocie samolotów bezpilotowych. Chciałem w związku z tym zwrócić uwagę na fakt, że mamy za dużo słów, a za mało czynów.